Chociaż mówimy o temacie trudnym i skomplikowanym, i poważnym, to chciałem powiedzieć, że właśnie 5 minut temu uzyskałem informację od mojej grupy politycznej, że mam mówić trzy minuty zamiast dwóch.

ale wszyscy chyba zdają sobie sprawę z problemów stojących na drodze do realizacji tego szczytnego, powiedziałbym, celu. Obszar Bliskiego Wschodu jest obszarem szczególnego konfliktu, niebezpieczeństwa, zagrożeń. Jest to obszar, w którym zachodzą trudne do przewidzenia procesy polityczne dotyczące wielu państw, więc ta idea strefy bezatomowej na Bliskim Wschodzie choć bez wątpienia szczytna musi obejmować nasze bardzo rozważne działania,

Równowadze, o której niektórzy mówią, że opiera się na strategicznej i technologicznej przewadze Izraela nad innymi krajami, tymi krajami, które do Izraela mają bardzo negatywny stosunek. Trudno sobie wyobrazić bowiem, żeby państwo Izrael dzisiaj zrezygnowało z tej przewagi technologicznej w sytuacji, w której są kraje w tym regionie, które odmawiają państwu Izrael prawa do istnienia. Jak patrzymy na historię świata, to tego typu strefy bezatomowe nie powstały nigdzie w sytuacji, w której nie było porozumienia między wszystkimi graczami, między wszystkimi państwami zaangażowanymi w potencjalny konflikt, więc trudno tak, jak mówię zrealizować to w sytuacji, kiedy państwa nie uznają się nawzajem i nie wiążą ich żadne układy o bezpieczeństwie. Wobec braku tego typu porozumienia, co możemy zrobić? No oczywiście możemy robić małe kroki, możemy i powinniśmy jako Unia Europejska organizować dialog, seminaria, konferencje między ekspertami, organizacjami pozarządowymi, tak aby próbować

Musimy na pewno jako Unia Europejska być w tym procesie aktywni.